Zelo mi je bil všeč film The Grey. zato ker vsebuje veliko prizorov z volkovi, ki izgledajo zelo realistično in tudi sama zgodba se mi je zdela izredno kvalitetna. zgodba se prične sredi aljaške divjine, kjer se delavci odpravljajo na letalo, da bojo šli za praznike domov. to letalo kasneje doživi nesrečo in strmoglavi sredi divjine. Preživi le nekaj udeležencev. In ti se pod vodstvom glavnega igralca odpravijo, iskat pomoč oziroma se odpravljajo nazaj v civilizacijo, medtem ko potujejo čez divjino, jih nenehno napada trop, volkov in na koncu v bistvu preživi samo glavni igralec in še to ni povsem jasno, ali na koncu umre ali mu uspe se izvleči iz zaključnega boja z volkom. zelo mi je všeč izletniški kraj Podčetrtek. tam sem bila že večkrat, všeč mi je narava in znamenitosti, ki jih ponuja. In, vedno odkrijem karkoli novega oziroma kaj novega, kar lahko počnem, kar mi je izredno zanimivo. glavna znamenitost tega kraja so Terme Olimia. poleg tega pa lahko tam vidimo tudi, stari samostan in zraven katerega je tudi čokoladnica. Poleg tega lahko obiščemo Jelenov greben in tam kakšno restavracijo. Posebna znamenitost, kot že ime pove, pa so prosto spuščeni jeleni, ki jih lahko tudi božamo in hranimo. Iz mojega domačega kraja moramo najprej poiskati uvoz, na avtocesto. Oziroma hitro cesto, ki nas pelje proti Ajdovščini in Vipavi, dokler ne pridemo do vrha pod planoto Nanos. Tam se na cestnem križu usmerimo proti Ljubljani in kasneje proti Domžalam. Pot nas potem vodi proti Celju, ki ga prečkamo in se usmerimo proti kraju Podčetrtek. izredno mi je všeč poklic socialnega pedagoga, ker sem ga študirala in, mi je omogočal udejstvovanje na področjih, kjer sem zelo dobra in kjer imam veliko močnih točk. zaposlitvenih možnosti je v mojem je v tem poklicu ogromno, lahko se usmerjamo na področje vzgoje in izobraževanja, se pravi vrtci, šole, srednje šole in celo fakultete. poleg tega lahko delamo tudi v nevladnih organizacijah na področju, brezdomstva, duševnega zdravja, vzgoje otrok, učne pomoči, varstva, zaporov, karkoli. najbolj so mi všeč špageti z rakci. Jed je izredno enostavna za pripravo in zelo mi ustrezajo okusi, ki so v njej združeni. za pripravo te jedi potrebujemo čebulo, rakce, česen, malo vina, smetano in peteršilj. Začnemo s tem, da popražimo čebulo. Ko ta postane zlatorumene barve, vanjo vsujemo rakce. Lahko so odmrznjeni ali zamrznjeni, to zmes nekaj časa kuhamo, da rakci oddajo vso vodo in jo nato posolimo. vmes zalijemo z vinom in s smetano. Kuhamo približno petnajst minut, nato pa vanjo stisnemo še svež česen in peteršilj. Če se nam jed zdi preredka, dodamo še nekaj krušnih drobtin in še par minut kuhamo. zelo mi je všeč knjiga pisateljice Tess Gerritsen z naslovom Izginule, ki govori o ugrabljenih ruskih dekletih, ki so bila prisiljena delati kot prostitutke. Zgodba se prepleta z življenjem detektiva, ki, primer raziskuje, in kar ustvarja izredno napeto ozračje. Zgodba se začne v preteklosti s predstavitvijo življenja ruskega dekleta z imenom Imela. ta zaradi slabih razmer v domačem kraju želi prebegniti v Ameriko, pri čemer ji pomagajo tihotapci, z ljudmi, ki obljubljajo tudi boljše življenje. namesto da bi to dosegla, ji na meji poberejo dokumente ter jo tihotapci prodajo kot prostitutko v bordel. zgodba nato preskoči na dogajanje v glavni policijski postaji, kjer detektivka in patologinja raziskujeta, mrežo preprodajalcev z ljudmi. na podlagi tega se njuna zgodba prepleta z zgodbo dekleta Mile. Menjava menjujeta se sedanjost in preteklost, kar ustvarja izredno napeto vzdušje, zgodba se srečno konča. najbolj mi je ostala v spominu katastrofa iz Petrinje, kjer se je lani zgodil potres. V spominu pa mi je ostala zato, ker se je zgodila izredno blizu nas. In, je bilo tudi po televiziji izredno veliko medijske pozornosti okoli tega. Najbolj uporabno orodje se mi zdi izvijač, ker ga lahko uporabljamo za več različnih namenov. Z njim lahko izvrtamo luknjo, odvijemo vijake, odpremo barvo in ga uporabljamo tudi kot hladno orožje. Najbolj mi je všeč poletje, zato ker je takrat toplo in se vse zdi nekoliko bolj sproščeno, poleg tega ima veliko ljudi počitnice, vključno z mano. in je vse nekako bolj pozitivno kot pozimi in jeseni. Slabe plati tega letnega časa so, da je izredno toplo in večino dneva se ne da preživljati na prostem z izjemo kakšne sence in v družbi hladnega piva. izredno veliko je gneče na cestah pa tudi več denarja po mojem mnenju zapravimo poleti. Najbolj mi je všeč tek. Zato ker se z njim lahko sprostim in čas preživim v naravi in na svežem zraku. In se mi zdi, da z njim naredim nekaj dobrega za svoje telo in hkrati ne škodujem naravi. Slabe plati tega hobija so, da se včasih težko zmotiviraš, sploh če je pot vedno ista. pa da si pogosto preobremenim pljuča in kolena, zaradi česar me ta tudi bolijo. Pa pogosto doživim tudi muskelfiber naslednji dan. najbolj mi je všeč mačka, zato ker jo imam tudi sama doma. Všeč mi je, zato ker je mehka in puhasta in se rada crklja z mano. Od psa pa mi je ljubša, zato ker se mi zdi, da ko se pride crkljat k meni, me dejansko izbere in se zato počutim zelo, v redu. mačka ni izredno zahtevna žival za nego. Potrebno ji je dnevno menjavati svežo vodo in hrano, jo občasno, počesati, na stranišče gre sama, tako da mi ni potrebno čistiti njenega peska, in tudi veterinarske oskrbe ne potrebuje ravno dosti. ljudje lahko svoje domove ogrevamo na različne načine. Najstarejši je še vedno na drva, ki jih lahko dajemo v peč oziroma, neposredno v kamin, čeprav je to vedno redkejša metoda ogrevanja hiš. lahko jih ogrevamo z elektriko, primer so recimo paneli oziroma klima. potem naslednji način je plin, plinska peč oziroma še, nafta. Dragi prijatelji, naslednjo soboto bom praznovala svoj trideseti rojstni dan. Zato bi vas rada povabila, da se mi pridružite in se z mano poveselite mojega osebnega praznika. s seboj prinesite veliko dobre volje, daril pa ni potrebno. Oblecite se udobno, saj bomo rojstni dan praznovali zunaj. Veselim se srečanja z vami. Adijo. Draga Marjana, za tvoj trideseti rojstni dan ti želim obilo sreče, zdravja, veselja predvsem pa veliko uspehov. Ostani še naprej tako dobra oseba, kot si sedaj, saj s svojo prisotnostjo osrečuješ vse svoje prijatelje.